Señor Presidente, señor Comisario, en países a la vanguardia de la liberalización como Finlandia, el Reino Unido o Alemania se han venido sucediendo los déficits y quiebras de operadores y la pérdida masiva de empleos sin clara alternativa social. La tercera Directiva postal se adoptó con tres condiciones esenciales la garantía del servicio postal universal como obligación de servicios postales en todo el territorio al mismo precio y, por lo menos, cinco días a la semana, como garantía de cohesión social y territorial

y, finalmente, los derechos de los usuarios, que no son los básicos, sino los que les prometimos en el nuevo período la información sobre los puntos de acceso, sobre la capacidad de los nuevos servicios postales, los derechos de reclamación